Bez wątpienia należy kontynuować prace związane z wychodzeniem z kryzysu, z poprawą wzrostu gospodarczego, tworzeniem miejsc pracy.

Natomiast zmieniać musimy głębokość reform związanych z zarządzaniem gospodarczym.

Rok 2011 powinien być rokiem wdrażania przyjętych rozwiązań i rozpoczęcia funkcjonowania nowych agencji. Poprawa konkurencyjności może nastąpić głównie poprzez wzrost wydajności, przy zastosowaniu innowacyjnych i nowoczesnych metod.